2017. De ellos prácticamente la mitad, menores no acompañados por tanto, los más vulnerables, expuestos a explotación, abuso y toda forma de violencia. La Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 1989 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea compelen a todos los Estados miembros a cumplir las resoluciones de la Comunicación adoptada por la propia Comisión el 12 de abril del año pasado, lo que significa refugios especializados disponibles para niños no acompañados y para sus familias, la designación de un tutor, apoyo médico, psicológico y educación para esos niños no acompañados, en situación extremadamente vulnerable. Asimismo, la prohibición de la detención, de modo que no pueda producirse una detención prolongada y sistemática de menores migrantes y sus familias, en cumplimiento de sus derechos fundamentales. Y, por supuesto, mi Grupo ha conseguido que en el texto se incluya el derecho a la educación a partir de los tres meses y la prohibición de...